dass Sie unsere volle Solidarität für Ihr neues Amt haben, weil wir alle egal, welche politische Meinung wir auch vertreten alle gemeinsam einen Wunsch haben Das ist der Wunsch, dass dieses wunderbare Land, dessen Außenminister Sie sind, so schnell wie möglich, möglichst mit unserer Hilfe, seine tiefe Krise überwinden wird.

Wir sind solidarisch mit Ihrem Land, so wie wir mit Ihnen solidarisch sind.